Voorzitter, ik heb grote twijfels bij een verdrag met de Arabische Liga. Een eerste reden is dat Arabische landen er dezelfde barbaarse praktijken op nahouden, zoals bijvoorbeeld het afhakken van handen en het geven van stokslagen, als Da'esh. Reden twee is dat heel veel financiering van extremisten vanuit Arabische landen komt.

Zolang de tekst van dit verdrag ook nog niet bekend is word ik niet gerustgesteld.